Ich bin auch Mitglied im Verkehrsausschuss und finde es sehr wichtig, dass wir diese Frage jetzt auf der Tagesordnung haben.

Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, Verbraucherrechte hochzuhalten.

Wir versuchen, die Verbraucher zu schützen, soweit es geht.

Mir ist auch der Schutz dieser Rechte sehr wichtig, und wir brauchen ein passendes Instrument dafür.

sitzenbleiben, wenn tatsächlich eine Fluggesellschaft bankrottgehen sollte oder Insolvenz anmelden muss. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie gesagt haben, Sie arbeiten an einer Antwort. Die Richtung war ja klar, es könnte auch einen Hilfsfonds geben. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion im Ausschuss, vielleicht sogar noch in diesem Jahr.